Señora presidenta, todas las constituciones de los Estados miembros de la Unión Europea prohíben la discriminación por razón de sexo, pero la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que está en vigor y es vinculante para todos los Estados miembros —también para Polonia— prohíbe la discriminación por razón de orientación sexual. Y, cuando Jarosław Kaczyński dice que la homosexualidad atenta contra la familia y contra los niños y es una ideología importada, está practicando un discurso del odio y atenta contra la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y al discurso del odio que conduce directamente a la agresión hay que ponerle límites. Pero, además, hay que prohibirlo cuando atenta contra la dignidad de personas, que son iguales en dignidad y en derechos. Yo tuve el honor de ser el ministro de Justicia que en España promovió la adopción del matrimonio igualitario. ¡Que a nadie obliga! Establece simplemente la libertad del matrimonio en términos de igualdad para las personas de orientación homosexual con las personas de su preferencia. Crea, por tanto, un espacio de libertad para que la gente pueda amarse como quiera. La homosexualidad no es una enfermedad.

Y tuve el honor de ser amigo del dirigente Pedro Zerolo, prematuramente fallecido, del colectivo LGBTI, que dijo con claridad que en una sociedad homófoba no caben las personas homosexuales...